W czasach kryzysu instytucje europejskie szczególnie zobowiązane są do efektywnego zarządzania budżetem, uzyskania wysokich stóp, wykorzystania środków i docięcia niepotrzebnych kosztów oraz podejmowania działań takim kierunku, aby wspierać instytucje w dążeniu do modernizacji w zarządzaniu.

Rada dalej nie zgadza się z Parlamentem w kwestii nieformalnej umowy z lat 70 tych, a najwięcej nieprawidłowości pojawiło się właśnie przy analizie budżetu Rady. Poziom niewykorzystania środków wzrósł i pozostaje wysoki. Audyt wewnętrzny zwrócił uwagę na nieprawidłowości w odniesieniu do umów niektórych pracowników, wystąpiły zastrzeżenia co do poziomu przejrzystości. Ponadto zalecenia z lat poprzednich nie zostały wprowadzone, a pytania i prośby o wyjaśnienia wysyłane przez Parlament i posłów z Komisji Kontroli Budżetowej pozostały bez odpowiedzi. Niepokoi fakt, że wszystkie instytucje Unii stosują te same standardy przejrzystości, a Rada nie czyni żadnych postępów w tym zakresie. W związku z tym po raz kolejny postanowiliśmy odroczyć decyzję o udzieleniu Radzie absolutorium za rok budżetowy 2011, wyrażając nadzieję na nakłonienie Rady do dialogu i współpracy w zakresie wykonania budżetu i jego kontroli.